Señor presidente, señor Borrell, aquí estamos otra vez hablando sobre Venezuela, como casi en cada Pleno, aunque usted y yo sabemos que este debate en el fondo no es sobre Venezuela, es sobre la visión distorsionada que tienen sobre la democracia la derecha y la extrema derecha española, y sobre el papel

Organizan este debate no porque la Unión Europea haya mandado una misión para continuar el diálogo con Venezuela, sino porque no reconocen la democracia, los derechos, la diplomacia, ni el diálogo. Y ¿cuál es la alternativa que nos plantean? ¿La del diputado que me ha precedido en el debate que pidió una intervención militar contra el Gobierno español porque él no reconoce los resultados de las elecciones en España?

Teniendo en cuenta que muchos de los que han promovido este debate han declarado ilegítimo al Gobierno español, ¿qué puede ser lo siguiente? ¿Que se traiga aquí un reconocimiento del señor Casado como presidente encargado de España porque la semana pasada se reunió con una serie de embajadores de la Unión Europea? Señor Borrell, cuidado con alimentar la bestia, siga adelante con el diálogo, aunque le costará críticas y algún que otro debate absurdo en este Parlamento. Tenga en cuenta que aquí las posiciones más antidemocráticas van ganando terreno cada día.